en lisant mon courrier, que beaucoup de citoyens grecs ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire et que beaucoup de vos concitoyens estiment que l'Union européenne, que l'Eurogroupe sont en train de sanctionner les citoyens grecs.

Je voudrais que vos concitoyens comprennent qu'on ne peut pas combattre la dette par la dette. Je voudrais que les Grecs comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer comme cela et que, nous aussi, nous comprenions que nous avons à l'égard de la Grèce, à part le devoir historique de reconnaissance, un devoir d'actualité qui veut que nous soyons solidaires de la République hellénique, à condition que les autorités

Je voudrais que, d'ici quelques mois la zone euro ou l'Union européenne, en tant que telle, aient adopté un programme en matière de gouvernement économique qui verra se mettre en place, étape par étape, les différentes dimensions que peuvent revêtir le gouvernement et la gouvernance économiques.

Le gouvernement économique est un autre terrain dont nous ne connaissons pas tous les tenants et tous les aboutissants, et je voudrais donc que nous établissions un programme par étape qui soit compréhensible pour les citoyens, qui soit confectionné de manière que les gouvernements, les parlements nationaux, les instances communautaires, y compris le Parlement européen et nos opinions publiques comprennent le rythme auquel nous marchons.